Pane předsedající, já jsem nemohl tuto zprávu podpořit, i když jsem chtěl. Zpráva byla velmi kvalitně provedená a byla tam řada bodů, se kterými se naprosto ztotožňuji. To, že jsou nůžky mezi platy žen a mužů, to že se rozevírají nůžky v mnoha státech EU mezi důchody žen a mužů, to je věc, která je naprosto klíčová, kterou musíme řešit. Na druhou stranu zase tato zpráva byla plná takových výplňových vět a nesmyslů, které se týkají subsidiarity. Je to třeba právo na potrat, které se v každém státě prostě mění a každý stát ho má jiné. Proto jsem tuto zprávu nemohl jako celek podpořit a chtěl bych vyzvat Evropský parlament, aby se opravdu držel svých kompetencí a aby nenavrhoval věci, které nemůže jako Evropský parlament nikdy změnit.